Monsieur le Président, je voudrais dire un mot de la procédure. Je suis ce débat, Monsieur le Commissaire, depuis qu'il est dans les mains de notre Parlement, soit depuis mars

Cette obstruction parlementaire on pourrait même parler de flibuste n'est pas digne de notre Parlement, champion de la transparence sur l'ACTA il y a moins d'une heure et on l'a entendu exigeant cette même transparence en permanence de la part du Conseil, comme cela a encore été exprimé ce matin. Certains mènent ici, en toute opacité et dans les coulisses, une véritable guerre de l'ombre contre l'accord ACAA. Quoi que pensent certains de cet accord, j'estime qu'il ne leur appartient pas d'empêcher les autres de s'exprimer aussi sur la question. Monsieur le Commissaire, j'espère que vos réponses très précises et circonstanciées auront rassuré, pour que la commission INTA et notre plénière ensuite cessent d'être des otages en la matière et puissent enfin, en étant pour ou contre, s'exprimer en âme et conscience sur cette question.